númer áttatíu og átta tvö þúsund og ellefu frumvarp þetta var lagt fram samkvæmt ákvæði tvö til bráðabirgða með áðurnefndum lögum en þar kemur fram að ráðherra skuli leggja fram á alþingi frumvarp til laga þar sem meðal annars eru lögð til ákvæði um nauðsynlegar aðgerðir til að draga úr nauðung fyrir fatlað fólk frumvarpið byggir á tillögum starfshóps sem skipaður var af þáverandi tryggingamálaráðherra til þess að gera tillögur um réttindagæslu fatlaðs fólks og skoða þvingun og valdbeitingu gagnvart fötluðu fólki hópurinn skilaði tillögum í mars tvö þúsund og níu í honum sátu auk fulltrúa ráðherra fulltrúi dóms og kirkjumálaráðuneytisins öryrkjabandalags íslands og landssamtakanna þroskahjálpar frumvarpið var unni af nefnd sem skipuð var fulltrúum frá velferðarráðuneyti innanríkisráðuneyti sambandi íslenskra sveitarfélaga reykjavíkurborg öryrkjabandalagi íslands landssamtökunum þroskahjálp og geðhjálp í frumvarpinu eru lögð til ákvæði sem kveða á um að öll beiting nauðungar í þjónustu við fatlað fólk sé bönnuð nema í neyðartilvikum eða að fenginni undanþágu frá sérstakri nefnd sem sett verður á fót verði frumvarpið samþykkt bannið nær einnig til fjarvöktunar sem fer fram á heimilum fatlaðra einstaklinga í frumvarpinu kemur fram skilgreining á nauðung og eru talin upp tilvik sem teljast til nauðungar í frumvarpinu er tæmandi talið í hvaða tilvikum verði heimilt að víkja frá banninu og hvaða skilyrði þurfa að uppfyllt til þess að slík undanþága verði veitt skal undanþága aðeins veitt í sérstökum einstaklingsbundnum tilvikum enda sé tilgangur hennar að koma í veg fyrir að fatlaður einstaklingur valdi sjálfum sér eða öðrum líkamstjóni eða stórfelldu eignatjóni eða til að uppfylla grunnþarfir viðkomandi einstaklings í neyðartilvikum verður heimilt að beita nauðung til að koma í veg fyrir yfirvofandi líkamstjón stórfellt eignatjón eða röskun á almannahagsmunum eins og fyrr segir er gert ráð fyrir að ákvarðanir um undanþágur frá banninu verði teknar af sérstakri nefnd sem skipuð verður samkvæmt ákvæðum frumvarpsins en þar er einnig að finna ítarlegar reglur um málsmeðferð nefndarinnar hvaða upplýsingar skulu liggja fyrir áður en ákvörðun er tekin og til hvaða sjónarmiða skuli líta við mat á beiðnum feli beiðni um undanþágu í sér ráðagerð um viðvarandi eða varanlega skerðingu á ferðafrelsi einstaklings skal henni vísað til dómstóla

að draga úr þörf fyrir inngrip og beitingu nauðungar reynslan hér á landi og erlendis hefur sýnt að slík ráðgjöf ein og sér dregur umtalsvert úr beitingu nauðungar gagnvart fötluðu fólki teyminu er einnig ætla að veita umsögn um beiðnir um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar og fjarvöktun í frumvarpinu er enn fremur kveðið á um skráningu allra tilvika sem fela í sér nauðung eða fjarvöktun hvort sem fengið hefur verið leyfi fyrir henni eða ekki er sérfræðiteyminu falið að halda utan um allar slíkar tilkynningar hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins með samþykkt þess verður tryggt að beiting nauðungar á þjónustu við fatlað fólk verði ekki beitt nema í algjörum undantekningartilvikum og hún verði aðeins heimiluð og framkvæmd með hagsmuni hins fatlaða einstaklings að leiðarljósi ég leyfi mér því að leggja til hæstvirtur forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar